Din păcate, traversăm o perioadă în care obiectivul primordial al companiilor care se lansează în lumea afacerilor este obținerea de profituri imediate și substanțiale. Reglementarea fondurilor europene de antreprenoriat social este o oportunitate extraordinară pentru acei întreprinzători care au ca obiectiv principal generarea de rezultate sociale, din păcate, din ce în ce mai puțin vizate în ultima perioadă. Mă îngrijorează, însă, existența riscului ca pârghiile evidențiate în raport, insuficient explicate în detaliu, să fie utilizate în scopuri neavizate. Așadar, consider că trebuie să ne concentrăm eforturile acum pentru a realiza o reglementare cât se poate de completă, care să asigure norme specifice de protecție și control, pentru a elimina total posibilitatea utilizării necorespunzătoare a acestor fonduri cu potențial enorm de progres pe plan social.